Ich möchte mich ganz kurz meiner Kollegin, Frau Záborská, anschließen, nur dass sie wie immer leider nicht weit genug geht. Es gibt einen Arbeitsbereich, wenn wir von Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt sprechen, der vollkommen vergessen wird der Erziehungsbereich. Gehälter werden bezahlt in Krippen, in Kindergärten, in Kinderheimen. Aber Eltern fallen heraus. Nachhaltigkeit kann es nicht geben, wenn Eltern, insbesondere Mütter als Sklaven der Gesellschaft gehalten werden.

Eltern, besonders Mütter, sind unsere wichtigsten Arbeitskräfte in Europa.